markmið með frumvarpi þessu er margþætt í fyrsta lagi er markmið frumvarpsins að stuðla að aukinni vernd í fjarskiptum eitt helsta nýmæli frumvarpsins kveður á um stofnun nýs netöryggis og viðbragðsteymis er nefnist cert ís sem er ætlað að starfa undir póst og fjarskiptastofnun jafnframt eru lagðar til breytingar sem ætlað er að auka öryggi vegna símhlerana sem fjarskiptatæki leggja lögreglu liðsinni við og framkvæmdar eru á grundvelli dómsúrskurðar í öðru lagi eru lagðar til breytingar á fjarskiptalögum sem ætla er að greiða fyrir aukinni fjárfestingu í fjarskiptainnviðum til þess að stuðla að uppbyggingu á sviði fjarskipta er með þessum breytingum stuðlað að því að markmið nýrrar fjarskiptaáætlunar sem áætlað er að gildi fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tveir nái fram að ganga í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á viðurlagaákvæði fjarskiptalaga og lagt til að eftirlitsstofnun á bæði fjarskipta póst og fjarskiptastofnun öðlist nýjar viðurlagaheimildir og gæti lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn fjarskiptalögum í fjórða lagi er í frumvarpinu kveðið á um gjaldtöku fyrir tíðniheimildir í nýju bráðabirgðaákvæði auk ofangreinds eru í frumvarpinu að finna ákvæði sem ætlað er að gera bragarbót á ýmsum ákvæðum fjarskiptalaga loks eru lagðar til breytingar á ákvæði um rekstrargjald í lögum um póst og fjarskiptastofnun annars vegar rekstrargjaldi sem lagt er á fjarskiptafyrirtæki og ætlað er að standa undir kostnaði vegna nýs cert netöryggiskerfis og hins vegar rekstrargjaldi sem lagt er á póstfyrirtæki og að mæta auknu umfangi umsýslu og eftirliti með póstmarkaði ég ætla núna að gera nánar grein fyrir þeim efnisatriðum sem hér hafa verið nefnd í fyrsta lagi hvað varðar aukið öryggi í fjarskiptamálum er markmið frumvarpsins að stuðla að aukinni vernd í fjarskiptum eitt helsta nýmæli frumvarpsins kveður á um stofnun nýs netöryggis og viðbragðsteymis sem nefnist cert ís cert ís er ætlað að starfa undir póst og fjarskiptastofnun var stofnuninni falið að undirbúa stofnun netöryggis og viðbragðsteymis fyrir ári síðan í framhaldi af samþykki ríkisstjórnarinnar þess efnis sambærilega viðbragðshópa er að finna í öllum nágrannaríkjum okkar og þótt víðar væri leitað með því að notast við heitið cert stendur fyrir computer emergency responce team er viðbragðstreyminu tryggður samstarfsvettvangur á alþjóðavísu um vernd gegn öryggisatvikum í upplýsingainnviðum viðbúnaðurinn felst aðallega í því að verjast öryggisatvikum svo sem árásum og atlögu sem gerðar eru af ásetningi með því að nýta tölvu og nettækni í þeim tilgangi að valda skemmdum og tjóni eða til öflunar ólögmæts fjárhagslegs ávinnings hér er til dæmis um að ræða þegar ráðist er á upplýsingainnviði fyrirtækis eða stofnunar og þeir lamaðir eða skemmdir þannig að hætta sé á að gögn og vinna fari til spillis enn fremur árásir þar sem markmiðið er ólögmæt auðgun af einhverju tagi til dæmis innbrot í þeim tilgangi að ná í viðkvæm eða verðmæt gögn og svo framvegis dæmi um víðtækari og alvarlegri tilvik er þegar árás er beint að einstökum eða fleiri ómissandi upplýsingainnviðum landsins svo sem ríkisins eða orkuöflunar enn fremur getur slík árás beinst að samtengipunktum internetsins til dæmis með það að markmiði að rjúfa fjarskiptasamband við útlönd svo dæmi sé tekið í síðastnefndu tilvikunum er í reynd um að ræða tiltekna birtingarmynd árása á innviði samfélagsins verkefni hópsins er fyrst og fremst að leiðbeina notendahópnum vera honum til ráðgjafar og stuðnings um viðbrögð við aðsteðjandi hætti ráðgjöf og stuðningur hvað þetta varðar tekur jafnframt til þeirra aðstæðna þegar öryggisógn hefur orðið að veruleika og stuðla þarf að skjótum viðbrögðum eða draga úr tjóni eftir því sem kostur er og endurreisa óvirk kerfi og koma þjónustu af stað á ný ef um er að ræða umfangsmikið öryggisatvik sem beinist að einu eða fleiri netum tekur cert ís það að sér að samræma og samhæfa viðbrögð mismunandi aðila til að fyrirbyggja eða lágmarka tjón lagt er til a cert ís verði heimilt að rannsaka flæði umferðar á netinu slíkt eftirlit getur til dæmis verið árangursríkt við að greina netárásir eða spilliumferð sem getur ógnað umferð og heildstæðri almennra fjarskiptaneta og upplýsingainnviða sem við þau styðjast á þennan hátt fær cert ís jafnan yfirlitsmynd af umferðarflæði ef skyndileg breyting verður á utan hvað telja má eðlilegt um cert ís frekar geta greint hvað veldur og hægt að uppræta fyrr en ella sé umferðin spilliættuð eða send í glæpsamlegum tilgangi um er að ræða vélræna skimun á upplýsingum um fjarskipti um umferð en það er í aðalatriðum upplýsingar um gerð og magn umferðar og tengiupplýsingar uppruna og áfangastaði jafnframt geta hér fallið undir ýmsar tæknilegar upplýsingar svo sem töluleg gildi góðar skrár og stillingar ákvæði þetta heimilar ekki að efni fjarskiptasendinga sé skoðað svo sem texti tölvupósts eða innihald viðhengja sem send eru með þeim hætti sé upplýsingum um fjarskiptaumferð safnað og þær varðveittar í tiltekinn tíma gefst aukið svigrúm til rannsókna og öryggisógnun og tilteknum öryggisatvikum sem hafa átt sér stað til dæmis með því að greina uppruna árásartækninnar eða aðferðina sem búast var við auk þess sem búast má við því að vitneskja aukist um tíðni öryggisatvika og hvaða netum árásirnar beinast með slíkri rannsóknarvinnu er betur hægt að aðlaga varnir og viðbúnað gegn mögulegum öryggisógnum bæði til skemmri tíma og til framtíðar litið lagt er til afdráttarlaust bann við því að persónugreina slíkar upplýsingar í grein frumvarpsins sem fjallar um cert ís er fjallað nánar um viðbrögð við öryggisatvikum samstarf við ríkislögreglustjóra vegna meiri háttar netárása auk þess sem kveðið er á um í reglugerðarheimild um nánari útfærslu starfseminnar aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu varðandi öryggi fjarskipta er ætlað að stuðla að ríkara réttaröryggi vegna símhlerana á grundvelli dómsúrskurða sem fjarskiptafyrirtæki leggja lögreglu liðsinni við hleranir fela í sér inngrip í mikilvæg mannréttindi friðhelgi einkalífsins því er mikilvægt að standa vörð um réttaröryggi og tryggja að rétt sé staðið að slíkri framkvæmd til þess að greiða fyrir eftirliti með framkvæmd hlerana er kveðið á um að fjarskiptafyrirtæki skuli setja sér verklagsreglur um framkvæmd hlerana þá er lagt til nýmæli sem kveður á um að starfsmenn fjarskiptafyrirtækja sem sinna beiðnum lögreglu um hleranir skuli hljóta öryggisvottun lögreglu sem felur í sér bakgrunnsskoðun er einnig lagt til að ráðherra verði veitt heimild til þess að setja reglugerð varðandi skyldur fjarskiptafyrirtækja í tengslum við varðveislu upplýsinga og aðgang lögreglu að fjarskiptasendingum og upplýsingum þar sem einnig megi kveða á um fyrirkomulag verklags milli fjarskiptafyrirtækja og lögreglu þar að lútandi ég vek athygli á því að umræða um þessi efni hefur verið talsverð reyndar allt það sem ég hef vikið að hér í þjóðfélaginu að undanförnu þetta frumvarp er að spretta upp úr þeirri umræðu

eftirlit með símhlerunum af hálfu lögreglu þar hafa menn fundið brotalöm í kerfinu sem er hjá símfyrirtækjunum lögreglan framkvæmir ekki símhleranir nema á grundvelli laga þá með dómsúrskurði allir þeir sem koma að málinu sæta ákveðnu öryggiseftirliti eru í ákveðnu ferli hvað þetta snertir brotalömin hefur þótt vera símfyrirtækin því þar þurfa að koma til starfsmenn eins og tengja megi búnaðinn þarna er verið að reyna að bæta úr laga þá brotalöm sem er í regluverkinu hvað varðar fjárfestingar í fjarskiptainnviðum eru lagðar til breytingar á fjarskiptalögum sem ætlað er að greiða fyrir aukinni fjárfestingu í fjarskiptainnviðum til þess að stuðla að uppbyggingu á sviði fjarskipta er með þessum breytingum stuðlað að því að markmið nýrrar fjarskiptaáætlunar sem áætlað er að gildi fyrir árin tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund tuttugu og tveir nái fram að ganga forsendur fjarskiptaáætlunar eru allt aðrar nú en árið tvö þúsund og fimm þegar fjarskiptasjóður hafði yfir að ráða miklum upphæðum til uppbyggingar fjarskiptainnviða þrátt fyrir það er hægt að stuðla að áframhaldandi uppbyggingu svo ísland dragist ekki aftur úr þróun á sviði fjarskipta og upplýsingatækni meðal annars er hægt að stuðla að uppbyggingu með því að hvetja til fjárfestinga lagðar eru til breytingar til samræmis við breytingar sem lagðar eru til á lögum um fjarskiptasjóð þar sem áréttað er að byggja megi upp sértæka fjarskiptaþjónustu með aðkomu fjarskiptasjóðs þá er lagt til nýmæli sem ætlað er að skapa forsendur fyrir því að fjárfesting í innviðum fjarskipta á strjálbýlum svæðum geti notið góðs af samlegðaráhrifum þess að hún fari fram samtímis eða samhliða framkvæmdum í veitustarfsemi það er að nýtt séu tækifæri til lagningar háhraðanetlagna þegar veitufyrirtæki grafa skurði eða útbúa annars konar aðstöðu fyrir lagnir en um áttatíu prósent kostnaðar við lagningu ljósleiðara felst í jarðvegsframkvæmdum því betur ekki neitað að það er þjóðhagslega hagkvæmt að þær jarðvegsframkvæmdir sem nauðsynlegt er að ráðast í á næstu árum til uppbyggingar og endurnýjunar á veitukerfum verði jafnframt nýttar til uppbyggingar á fjarskiptainnviðum er þá um að ræða uppbyggingu á fjarskiptainnviðum sem ekki stæðu undir sér og aldrei yrði byggðir ef gengið væri út frá fullri kostnaðarþátttöku fjarskiptahlutans eða ef kostnaðinum væri skipt til jafns við veitufyrirtæki þriðja atriðið sem ég kem inn á varðar viðurlög við brotum á fjarskiptalögunum þar eru lagðar til breytingar á viðurlagaákvæði fjarskiptalaga sömuleiðis er lagt til að eftirlitsstofnun á sviði fjarskipta póst og fjarskiptastofnun öðlist nýjar heimildir til þess að beita viðurlögum og geti lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn fjarskiptalögum í samræmi við framkvæmd annarra eftirlitsstjórnvalda og flestra systurstofnana póst og fjarskiptastofnunar í evrópu er lagt til að stofnunin fái heimild til þess að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn fjarskiptalögunum þá er skerpt á viðurlagaákvæði fjarskiptalaga og jafnframt skýrð valdmörk milli lögreglu og ákæruvalds og eftirlitsstofnunar í fjórða lagi fjalla ég um gjaldtöku fyrir tíðniheimildir þar er um að ræða ný bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu er kveðið á um gjaldtöku fyrir tíðniheimildir í nýju bráðabirgðaákvæði fjárhæð gjaldtökunnar er sambærileg við það sem áður hefur tíðkast verði umræddum tíðnum úthlutað með uppboðsaðferð er lagt til að gjaldið sem lagt er til verði lágmarksboð önnur ákvæði auk ofangreinds er í frumvarpinu að finna ákvæði sem ætlað er að gera bragarbót á ýmsum ákvæðum fjarskiptalaga með frumvarpinu er lokið við innleiðingu á tilskipun níutíu og átta áttatíu og fjögur e b um lögvernd þjónustu sem byggist á eða hefur í sér fólginn skilyrtan aðgang tilskipunin er innleidd að hluta til í fjölmiðlalögum en þar er ekki fjallað um búnað sem veitir heimildarlausan aðgang að almennri rafrænni þjónustu annarri en hljóð og myndmiðlun og er því lagt til

gildandi ákvæði um fjarskiptaráð eftir sem áður er það grundvallaratriði að haft sé traust samráð og samvinna við stofnanir hagsmunaaðila og neytendur um fjarskiptamál er því lagt til að ráðherra hafi heimild til að skipa fagráð á sviði fjarskipta eftir því sem þörf krefur og hafi í því sambandi rúmar heimildir til þess að haga samráði eftir því sem best þykir henta sé því mögulegt að skipta fagráð eftir því sem þörf krefur hverju sinni eða skipuleggja samráð um ýmis sérmál og tæknileg úrlausnarefni með þessum breytingum er fyrirkomulag um samráð fært í sambærilegt horf og gert er ráð fyrir í lögum um farsýsluna lagt er til að tekinn verði af allur vafi um það að póst og fjarskiptastofnun hafi eftirlit með öllum hliðum er lúta að skipulagi o úthlutun númera þar á meðal skráning og úthlutun númera sem fer fram á vegum hins íslenska númerafélags e h f hín en gagnagrunnur þess er nauðsynlegur við tæknilega stjórnun símanúmera sér í lagi vegna flutningsnúmera milli fjarskiptafyrirtækja í sjötta lagi eru lagðar til breytingar á ákvæði um rekstrargjald í lögum um póst og fjarskiptastofnun en stofnunin er að miklu leyti fjármögnuð með rekstrargjald sem lagt er á fyrirtæki sem lúta eftirliti stofnunarinnar annars vegar er lög til hækkun á rekstrargjaldi á fjarskiptafyrirtæki sem ætlað er að standa undir kostnaði vegna nýs cert netöryggisteymis hins vegar er lögð til hækkun á rekstrargjaldi sem lagt er á póstfyrirtæki og að mæta auknu umfangi umsýslu og eftirliti með póstmarkaði ég hef lokið við að fara yfir efnisþætti þessa frumvarps það sem ég vek sérstaklega athygli á og eru nýmæli í þessu frumvarpi er með hvaða hætti gert er ráð fyrir að auka netöryggi og koma á samsvarandi viðbragðsteymi og þekkjast í öðrum löndum ef við ekki förum þessa leið er hætt við því að við verðum háð utanaðkomandi aðilum varðandi ráðgjöf um þessi efni það leikur enginn vafi á því að íslendingar þurfa að standa vel að þessum málum hvað varðar netöryggi ef við ekki komum upp sjálfstæðu teymi á okkar eigin forsendum er sú hætta fyrir hendi að við verðum háð utanaðkomandi aðilum hugsanlega erlendum ríkjum það má ekki gerast

það er að auka eftirlit með hlerunum þar erum við komin nærri mannréttindum hvers og eins sem hlut á að máli þá er þetta brotalöm sem er inni í símfyrirtækjunum hvað varðar eftirlit með þeim starfsmönnum sem að þeim málum koma og við lögum þá brotalöm síðan varðandi gjaldtökuna er það svo í lögum núna að eins og kom fram í tveimur frumvörpum sem ég hef þegar talað fyrir

við þurfum núna að færa þessi gjöld upp með lögunum það er ekki nóg að kveða á um það í lögum að þau skuli gjöldin skuli uppfærð samkvæmt vísitölu við þurfum að gera þetta samkvæmt lögum það á við um þessi gjöld líka síðan er hitt sem er náttúrlega stórt mál og kannski stærsta málið við erum komin inn í nýtt umhverfi með fjarskiptin í landinu sem vor hér fyrr á tíð undir regnhlíf póst og símamálastofnunar nú erum við komin inn í nýtt umhverfi þáverandi ríkisstjórn ákvað a einkavæða þennan geira allan saman við bjuggum þá til nýtt kerfi til að ná samsvarandi markmiðum markmiðin eru þau að efla þjónustuna fjarfsetingaþjónustuna um landið allt í stað þess að póstur og sími sem skilaði okkur á sínum tíma ódýrasta innanlandsíma í heiminum og þar að auki tveimur þremur milljörðum í arð á hverju einasta ári erum við að ara aðrar leiðir við bjóðum núna út fjarskiptatíðnir og þessar þjónusuturtökum peningana sem þannig fást og byggjum upp fjarskiptakerfin á strjálbýlum svæðum þetta virðist stórt og mikið og flókið frumvarp en ég vek athygli á því að allir þessir þættir hafa verið í þjóðfélagsumræðunni á undanförnum mánuðum og missirum það hefur verið efnt til funda ráðstefnuhalds þar sem þessi mál hafa verið tekin til skoðunar þetta frumvarp hefur verið á vef innanríkisráðuneytisins um nokkurt skeið þar sem öllum áhugasömum hefur gefist kostur á að koma með ábendingar við höfum orðið vör við þá gagnrýni frá fjarskiptafyrirtækjum að þau vilja eðli máls samkvæmt kannski greiða sem minnst gjöld inn í sameiginlega sjóði gagnrýnin hefur helst verið í þessa veru þá standa menn einfaldlega frammi fyrir þeirri spurningu hvort við viljum auka þennan háttinn á eða borga brúsann úr vasa skattborgarans ég tel þetta miklu heppilegra fyrirkomulag því hitt kemur vart til greina